Am votat în favoarea acestui raport pentru că îl consider o radiografie corectă a situației femeilor din Turcia și în același timp o radiografie corectă a eforturilor Uniunii Europene de a implementa un model de egalitate de gen specific Europei, dar nespecific Turciei. Cred că și de aceea foarte multe dintre nerezolvările și nerealizările noastre sunt generate de structura de model al Turciei. Ce e mai important, după părerea mea, este să combatem în Turcia violența împotriva femeii și salut acțiunile realizate de guvernul turc, acțiuni instituționale, însă consider că trebuie făcute eforturi susținute în momentul de față pentru ca aceste acțiuni să fie cumva obiectivate în practică. Este inadmisibil să continuăm cu aceste sinucideri de onoare, cu aceste crime de onoare, care în opinia mea sunt o barbarie pentru secolul XXI. Sunt însă chestiuni care ar putea fi aplicate și statelor noastre membre.